Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Frau Hohe Beauftragte, meine Kolleginnen und Kollegen!

Das ist immer die Voraussetzung dafür, dass ein System implodiert.